Yo no cuestiono, señoría, que ustedes apoyen la paz en Colombia, porque firmaron con nosotros una Resolución.

Y yo he preguntado a la Comisión Europea —sí, señor—, a la señora Mogherini y al señor Gilmore ¿es conveniente una Resolución parlamentaria del Parlamento Europeo hoy, antes de las elecciones? La respuesta ha sido ¡sí!